Ako se socijalizira potencijalni gubitak, logično je da se socijalizira i dobitak. S druge strane Europska investicijska banka u zemljama izvan Unije treba služiti, a valjda i služi, poticanju rasta u tim zemljama. Na taj način profitira i Europska unija. Barem djelomično se ublažavaju problemi ekonomske imigracije, istovremeno te zemlje postaju bolji i vjerodostojniji partneri. Već smo danas pričali o nadzoru. No, još jednom bih naglasio važnost nadzora apsorpcije kreditnih sredstava i korupcije u zemljama u koje banka ulazi. Primjedbe da ulaganje u druge zemlje šteti zapošljivosti u Europi, jednostavno nisu ozbiljne i ne stoje. Nećemo mi postati bogatiji, ako su oni oko nas siromašniji. Ima drugih koje trebamo gledati sa sumnjom. Krivci za krizu nisu među siromašnima.